samstarfsvilja sem kom fram í orðum þingflokksformanns samfylkingarinnar ég fagna því sem og því að menn séu tilbúnir að setja mál sem koma frá mér á dagskrá